Monsieur le Président, je ne peux évidemment que me rallier aux propos qui ont été tenus, et peut être en particulier à ceux de Mme De Keyser, qui a eu des mots très durs, très crus pour définir les violences qui sont faites aux femmes. Il est vrai que tous les témoignages concordent. Ils sont tous insoutenables, insupportables, individuellement et, surtout, collectivement.

Donc pour toutes ces raisons, je crois qu'il faut que nous puissions réagir plus fort encore. Il est vrai que la situation au Congo est plus difficile encore aujourd'hui sur tous les plans, pas seulement sur la question des violences faites aux femmes, qui sont insupportables, mais sur d'autres plans également. Vous l'avez cité, Monsieur Chastel, à la fois d'abord sur la vie quotidienne de très nombreux Congolais, mais aussi sur la question des droits de l'homme tout court et pas seulement du droit des femmes, sur la question des défenseurs des droits de l'homme.

Le pillage des ressources naturelles reste largement impuni.

Mais je crois aussi que la question de l'impunité en matière de pillage des ressources est absolument déterminante également.

Kabila, le chef du gouvernement congolais, d'interdire l'exportation est finalement très néfaste, notamment pour tous les petits creuseurs qui ne vivent que de cela.

elle est un peu de la poudre aux yeux dans la mesure où on le sait très bien les forces armées congolaises ne sont pas seulement, pour certaines d'entre elles, liées au viol des femmes, mais aussi liées elles mêmes au pillage des ressources et à la corruption organisée autour de cela. Donc ce qui importe, ce n'est pas seulement les législations ou les décisions d'un gouvernement, c'est aussi la capacité à les appliquer, à les mettre en œuvre et à permettre réellement l'exercice d'un pouvoir, d'un gouvernement. Je pense donc pour conclure et nous serons nombreux à Kinshasa prochainement pour la rencontre des ACP que dans un souci à la fois d'aider et de soutenir les forces utiles, positives congolaises, qu'elles soient gouvernementales, associatives, des droits de l'homme ou autres, nous aurons un double message un message de soutien à ceux qui veulent développer la culture de la justice et de la lutte contre l'impunité, mais aussi à l'égard des forces politiques et de leur capacité à se doter des instruments qui permettent une réelle gouvernance à tous les étages la sécurité, l'application des lois, la mise en œuvre d'une série de décisions, et tout simplement la crédibilité, finalement, des élus. En effet, quatre ans après ces élections que nous avons tous voulues, que nous avons financées, que nous avons soutenues, il est important non seulement de condamner, mais aussi d'encourager tous les gestes qui permettent une mise en œuvre concrète et précise à la fois de l'exercice gouvernemental et de l'exercice démocratique tout court.

Je terminerai en vous disant qu'au mois de septembre, en principe, se déroulera le procès de M.